Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Posłowie do Parlamentu Europejskiego!

Jednym z największych wyzwań dla współczesnej medycyny i zdrowia publicznego jest pojawienie się i rozprzestrzenianie opornych na antybiotyki szczepów kluczowych bakterii chorobotwórczych.

Rośnie liczba pacjentów o zwiększonej podatności na zakażenia bakteriami zazwyczaj niepatogennymi dla osób zdrowych oraz osób przebywających w domach opieki stanowiących istotny rezerwuar oporności. Na te sytuację nakłada się zmniejszenia zainteresowania firm farmaceutycznych antybiotykami, które wykazywałyby skuteczność wobec bakterii wielo opornych. Skuteczne leczenie i zwalczanie powszechnie występujących zakażeń bakteryjnych może być w przyszłości coraz trudniejsze. Inwestycje w programy naukowe mające na celu opracowanie nowych antybiotyków i nowych strategii są najpilniejszymi zadaniami, które muszą być podjęte w obszarze przeciwdziałania zjawisku narastania lekooporności. Ogromnym zaniedbaniem jest zarzucenie prac nad nowymi lekami przez firmy farmaceutyczne w ciągu ostatnich 20 lat, co spowodowały bardzo wysokie wymagania rejestracyjne, olbrzymie koszty badań klinicznych i niewystarczające w opinii przemysłu zyski. Chce nadmienić, że tylko dwie nowe cząsteczki były w tym czasie wprowadzone do lecznictwa. Oporność na środki przeciw drobnoustrojowe nie jest bynajmniej zjawiskiem nowym. Coraz częstsze występowanie oraz pojawianie się nowych szczepów opornych stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Strategia przeciwko zagrożeniom mikrobiologicznym oraz konkluzję dotyczącą odporności na antybiotyki. W wielu państwach Unii Europejskiej pojawiły się szczepy bakteryjne oporne na wszystkie dostępne leki. Lista tych patogenów stale się wydłuża. W odniesieniu do tych bakterii nie należy oczekiwać w najbliższym czasie na wprowadzenie nowych i skutecznych leków. Perspektywa ich uzyskania to co najmniej 10 lat. Zakażenie lekoopornym drobnoustrojem znacząco ogranicza możliwości sprawdzonego, bezpiecznego leczenia, wymagając sięgania po tak zwane leki ostatniej szansy, które w ostatnim czasie coraz częściej zawodzą. Leczenie tymi antybiotykami często nie ma podstaw naukowych i prowadzi do zwiększenia liczby działań niepożądanych, a także niepowodzeń terapeutycznych. Wzrost kosztów opieki zdrowotnej nad chorym zakażonym drobnoustrojem wielo odpornym ma wiele wymiarów. Oprócz kosztów związanych z samą antybiotykoterapią dochodzą koszty innych leków stosowanych wraz z antybiotykami, koszty przeniesienia pacjenta na oddział intensywnej terapii, a także koszty działań przeciwepidemicznych, takich jak diagnostyka mikrobiologiczna, izolacja pacjentów czy delegowanie personelu do opieki nad pojedynczym pacjentem. Ze względu na konieczność wydłużenia pobytu w szpitalu rosną koszty opieki zdrowotnej, wzrastają także koszty związane z przedłużająca się niezdolnością do pracy. Od roku 2001 wykonano ogromną pracę w dziedzinie przeciwdziałania oporności antybiotykowej. Chciałbym przywołać kilka przykładów. Po pierwsze, drugi raport Komisji na temat wdrażania zaleceń Rady dotyczących rozważnego korzystania ze środków zwalczających drobnoustroje w medycynie ogłoszonych w kwietniu 2010 r. Raport ten zawierał sprawozdanie z postępów poczynionych przez państwa członkowskie w ramach wielu różnorodnych inicjatyw, które zostały podjęte od czasy publikacji pierwszego raportu. Po drugie, wyspecjalizowane agencje Unii Europejskiej, w szczególności Europejskie Centrum ds.

Leków oraz Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności ściśle ze sobą współpracują w tym zakresie. Przykładowo istnieją obecnie ogólnoeuropejskie sieci monitoringu oporności EARS Net i konsumpcji antybiotyków ESAC w medycynie i w niewielkim stopniu w weterynarii. Po trzecie, podjęto szereg działań w celu walki z opornością na środki przeciw drobnoustrojowe związane z łańcuchem pokarmowym.

Monitorowane są również tendencje w zakresie odporności na środki przeciw drobnoustrojowe w chorobach zwierzęcych lub infekcjach przenoszonych ze zwierząt na ludzi oraz inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. W reszcie na poziomie międzynarodowym Unia Europejska wsparła przyjęcie Europejskiego strategicznego planu działania w zakresie odporności na antybiotyki podczas zebrania Regionalnego Komitetu Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy, które odbyło się we wrześniu bieżącego roku. Wraz z USA powołaliśmy również do życia Transatlantycką grupę zadaniową ds. odporności na środki przeciw drobnoustrojowe W kwestii rozważnego stosowania antybiotyków Rada kilkakrotnie zapraszała państwa członkowskie do podjęcia działań mających na celu zapewnienie takiego rozważnego korzystania z autoryzowanych środków zwalczających drobnoustroje w medycynie i weterynarii. W szczególności dotyczy to konkluzji na temat oporności na środki przeciw drobnoustrojowe przyjętych w czerwcu 2008 r. Rada wezwała w nich państwa członkowskie do wzmocnienia systemów bezpieczeństwa i poprawy jakości danych dotyczących oporności antybiotykowej oraz korzystania ze środków zwalczających drobnoustroje, oraz do promowania rozważnego stosowania antybiotyków zarówno w medycynie, jak i weterynarii. Opracowanie nowych środków zwalczających drobnoustroje oraz istotna rola, jaką odgrywają systemy zachęcające do inwestowania w badania, stanowią kwestie rozważane przez Radę. W swoich konkluzjach dotyczących innowacyjnych systemów motywacyjnych dla skutecznych antybiotyków przyjętych w grudniu 2009 r. Rada zwróciła się do państw członkowskich o wzmocnienie systemów motywacyjnych w zakresie przeprowadzania badań i opracowywania nowych skutecznych antybiotyków. Wezwała również państwa członkowskie i Komisję do umożliwienia opracowania nowych antybiotyków, na które istnieje konkretne zapotrzebowanie w medycynie, jak i również do identyfikacji odpowiednich instrumentów regulacyjnych, ułatwiających szybkie wprowadzenie nowych antybiotyków. Szanowni Państwo!

Jestem pewien, że komisarz Dalli zechce szerzej przedstawić swoje plany na przyszłość w tej dziedzinie. Rada naturalnie pozytywnie rozważy wszelkie propozycje złożone przez Komisję. Kwestia oporności na środki przeciw drobnoustrojowe pozostanie priorytetem Rady.

Rada poprosiła Komisję do złożenia przed końcem 2011 r. kompleksowego planu działania zawierającego konkretne propozycje, zachęcające do opracowania nowych skutecznych antybiotyków. Spodziewamy się publikacji tego dokumentu w przyszłym miesiącu. Co więcej, nadchodzący szczyt Stany Zjednoczone Unia Europejska ma w planach uzgodnienia związane z przyszłą współpracą również tej dziedzinie. Temat odporności na antybiotyki jest szczególnie istotny z punktu widzenia Rady i dlatego znalazł się on w katalogu priorytetów prezydencji duńskiej, naszych partnerów w ramach trio.

W trakcie konferencji zostanie poruszone zagadnienie wyzwań i zagrożeń związanych ze stosowaniem antybiotyków. Kończąc, chciałbym powiedzieć, że niniejsze Zgromadzenia ma w planach przyjęcie rezolucji Oporność na środki przeciw drobnoustrojowe zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Kontynuuje w ten sposób wcześniejszą rezolucję przyjętą w maju, która koncentrowała się bardziej na stosowaniu środków zwalczających drobnoustroje u zwierząt. Inicjatywy te w jasny sposób pokazują, że Rada i Parlament Europejski są w równym stopniu zainteresowane tą kwestią, jak również mają ten sam cel powstrzymać rozprzestrzenianie się drobnoustrojów opornych na antybiotyki pierwszego rzutu i opracować nowe skuteczne antybiotyki zwalczające oporne szczepy. Kończąc moje wystąpienie, chciałem wyrazić uznanie i podziękować Państwu, Posłom do Parlamentu Europejskiego, za poruszenia tej jakże istotnej dla zdrowia obywateli Unii Europejskiej kwestii.